Rzecz dotyczy sprawy niezwykle istotnej, budzącej wiele emocji i kontrowersji w debacie publicznej w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym i w moim kraju, czyli w Polsce.

o to, czy ACTA jest zgodne z prawami podstawowymi, z podstawowymi rozwiązaniami i unormowaniami prawnymi Unii Europejskiej. Dnia 5 stycznia otrzymałem odpowiedź od pana komisarza Karla De Guchta w imieniu Komisji, że owszem, umowa jest zgodna z obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej, co więcej, że jest zgodna również z ogólnymi, cytuję, zasadami prawa Unii Europejskiej oraz obecnie także z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Tymczasem dnia 24 listopada 2011 roku zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, ku mojemu zdziwieniu, że jest zupełnie inaczej, że jednak ACTA w jednym aspekcie naruszają podstawowe prawa człowieka i prawa gwarantowane przez Unię Europejską.